Cieszę się, że dotknęliśmy dzisiaj bardzo ważnego problemu, który narusza zasadę swobodnego przepływu towarów.

Mówimy tutaj nie tylko o dodatkowych certyfikatach, kontrolach, negatywnych kampaniach prasowych na temat importowanej żywności, ale również o barierach administracyjnych, które generują dodatkowe koszty i straty. Uważam, że w tym obszarze Komisja Europejska powinna być bardziej aktywna, reagować bardzo szybko i piętnować tego typu zachowania. Opieszałość czy brak zdecydowanych działań ze strony Komisji Europejskiej tak naprawdę daje tylko kolejne argumenty nacjonalistom i przeciwnikom Unii Europejskiej.